herra forseti ríkisstjórnin sækir umboð sitt til alþingis og þegar hún er að semja áætlun til alþjóðagjaldeyrissjóðsins í hverri felast mikilvægar skuldbindingar fyrir ríkissjóð og fyrir íslenska þjóð til margra margra ára eða jafnvel áratuga skuldbindingar sem við erum að taka okkur á herðar þá ber ríkisstjórninni skylda til þess að kynna þá áætlun leggja hana fyrir alþingi að sjálfsögðu það hlýtur að vera lýðræðisleg skylda hennar að gera það það er ekki hægt að afgreiða það á einhverjum óformlegum þingflokksfundum stjórnarflokkanna þeir fara ekki með umboð alþingis sjálfs það er lýðræðisleg krafa okkar að slík áætlun fái umfjöllun hjá alþingi áður en ríkisstjórnin gengur frá skuldbindingum gagnvart alþjóðagjaldeyrissjóðnum það er ekki nægjanlegt að koma eftir á og óska eftir samþykki alþingis það er skrumskæling á lýðræðinu virðulegi forseti